Voorzitter, in theorie klinkt dat natuurlijk allemaal heel mooi Europees burgerschap en het recht van de Europese burgers om zich vrij van de ene lidstaat naar de andere te begeven, nota bene om te werken.

De realiteit echter, waarde collega's, biedt een heel ander plaatje, een plaatje dat merkwaardig genoeg niet voorkomt in het verslag dat hier wordt behandeld.

Zelfs de zeer socialistische burgemeester van de centrumstad Gent liet optekenen, en ik citeer Zelfs al willen we een gastvrije en een solidaire stad zijn, als het over de opvang van Oost Europeanen gaat, is het nu genoeg geweest.